Zaproponowane przez Komisję Europejską preferencje handlowe dla Ukrainy są niekorzystne dla niektórych bardzo wrażliwych sektorów rolniczych Unii. Są to przede wszystkim zboża, ale też niektóre owoce i warzywa. Rynki tych produktów niedawno doświadczyły poważnych kryzysów i negatywnego wpływu rosyjskiego embarga.

Unia wspiera i powinna nadal wspierać odbudowę ukraińskiej gospodarki, w tym rolnictwa, ale proponowane dodatkowe kontyngenty są wykorzystywane w bardzo krótkim czasie i przez nielicznych uczestników rynku.